Frau Präsidentin! Es ist ein guter Tag für die Bürger Europas und der Beweis, dass die EU sehr wohl die geforderten Leistungen erbringt. Die europäische Grenz und Küstenschutzverordnung wurde in nur sechs Monaten vom Kommissionsvorschlag bis zum Trilog Ergebnis realisiert. Wir alle wissen Nur ein effizienter EU Außengrenzschutz kann die Reisefreiheit im Schengen Raum sichern und zugleich kriminelle Schlepper bekämpfen und Menschenleben retten. Was die Europäische Volkspartei seit Jahren gefordert hat, wird endlich gegen manchen fundamentalistischen Widerstand, der zu knacken war realisiert. Frontex wird ausgebaut mit doppelter Personalstärke, mit technischer Ausstattung, mit einer schnellen Eingreiftruppe, mit einer Intensivierung der Einsätze und das in engster Kooperation mit den EU Staaten. Lassen Sie mich nur kurz etwas feststellen Weitere Schritte müssen dennoch folgen. Wir sind noch nicht fertig, dieser Kommissar und sein Team werden das aber schaffen.